Doamnă președinte, prin respingerea acestei propuneri de regulament, Parlamentul European a transmis Comisiei un semnal puternic în legătură cu îngrijorările societății față de o posibilă reglementare excesivă și greșit alcătuită. În acest domeniu avem nevoie de o nouă reglementare legislativă, pentru că cea în vigoare datează din anii